una straordinaria opportunità perché noi dovremo vedere cosa sarà il piano Juncker, come lo finanzieremo, ma dovremo essere capaci di tenere insieme anche quelle azioni che sono dentro il bilancio e che riguardano ciò a cui siamo più interessati i giovani, le imprese, i trasporti e la ricerca. Dobbiamo saper far ciò provando a trasformare il nostro lavoro sul bilancio e renderlo, appunto, un'opportunità non più uno strumento esclusivamente tecnico ma lo strumento politico principale delle politiche dell'Unione europea.